Vzhľadom na to, že prírodné katastrofy presahujú spôsobenými škodami možnosti jedného štátu, opäť zdôrazňujem urgentnú potrebu modernizácie fondu solidarity. Konkrétne ide o zvýšenie transparentnosti a upravenie kritérií, ako aj umožnenie pohotovejšej mobilizácie prostriedkov. Pri revízii podmienok čerpania práve tohto fondu solidarity je potrebné zohľadniť i regionálny aspekt, aby z finančnej pomoci neboli paradoxne vylúčené práve tie regióny, ktoré túto pomoc najviac potrebujú. Keďže prírodné živly nerešpektujú formálne vytýčené hranice medzi štátmi, chcel by som taktiež vyzdvihnúť potrebu výmeny skúseností a zlepšenia koordinácie a spolupráce predovšetkým v cezhraničných regiónoch.